L'Europe a déjà connu 50 ans de division et le risque permanent d'un retour à la guerre. C'est au nom de cet idéal, malheureusement bien loin aujourd'hui, que je conteste le projet de l'Europe de la défense.

Un autre pays européen qui doit être notre partenaire et non notre adversaire?

Avec l'OTAN, organisation obsolète et belliciste attachée au char de l'impérialisme américain, nous rendant solidaires des actions inconsidérées de Donald Trump?

Reprenons au contraire le chemin du dialogue en organisant une grande conférence sur la paix et la coopération en Europe pour faire baisser les tensions. Relevons le défi climatique et environnemental, plutôt que d'ajouter les feux de la guerre au grand incendie planétaire.